Ta obraz je obraz ženske, ki je že recimo tam, v srednjih letih, saj ima že par gubic. Tule okoli oči ima že malo, teh smejalnih, pa okrog ust. Potem na prvi pogled, no, me spominja na Vesno Milek. Sicer na hitro tako, če pogledam. Pod svojim desnim očesom ima materino znamenje. Sicer ima tako dosti okroglo obliko obraza, ima rdečkasto rjavo oranžne lase, tudi take bolj rjave obrvi. Ima poudarjene oči s črnilom oziroma črtalom okrog, nosi maskaro, njene oči so rjave barve. Potem nos je morda malce kriv oziroma na sredini se tako kost skupaj približa, da deluje malo kriv. nosi tako bronasto oranžkasto šminko, v ušesih ima pa take zanimive uhančke. Drugi obraz pripada temnopoltemu moškemu. Ta nosi črno baretko oziroma neke vrste čepico, pokrivalo. Potem ima tudi očala, ke imajo črne šipice. Toliko, da se vidijo oči skozi, so še prosojne, ampak barva oči pa se ne vidi. Obrvi ima zelo tanke oziroma komajda vidne. Nos ima zelo tak širok, ima zelo močno, črno brado in ima kar take široke, napihnjene ustnice. Kot kaže, nima las oziroma je pobrit. Ta tretji obraz je pa že veliko bolj okroglo ovalen. Tako, že skoraj malo elipsast, podolgovat. ta moški ima kar močne, goste obrvi, ampak nima pa toliko, take močne brade. Ima malo kocin, toliko, da se vidi, da mu rase brada skupej z muštacami, morda ima še malo tule pod ustnico kozje bradice, ampak ni pa tako močna brada, kot je bila pri drugemu obrazu. ima rjave lase, skoraj že malo temne rjave, ja. Ima kot neke vrste irokezo, na čelu ima gube. Ima kar široko čelo. Njegove oči so svetlo rjave barve. Ima nekaj pegic oziroma teh materinih znamenj na licu, pa tudi na čelu se vidijo mogoče. njegov pogled deluje zelo tak naveličan, morda tudi malce povzpeten. sicer ima pa kar močno vidne oziroma goste zalizce ob ušesih. In pa ja, še to. Mogoče bi mu bilo treba malo obrvi urediti. Malo populiti.